Az egységes piac erősítésének, a gazdasági növekedés elősegítésének is az egyik legfontosabb eszköze az uniós polgárok mobilitásának támogatása és a szakképesítések kölcsönös elismerésének a megkönnyítése. Itt szeretném felhívni az Önök figyelmét egy nagyon súlyos problémára. Mint ismeretes, az egyik legmobilisabb szakma az unióban az orvosoké.

Ez az elvándorlás így több tagállamot érintő, és egész egyszerűen az alapvető betegellátást veszélyeztető jelenség lett, pedig az Alapjogi Charta egyértelműen kimondja a szociális biztonsághoz és a betegellátáshoz való jogot. Sajnos kijelenthetjük, hogy eddig a Bizottság semmit nem tett annak érdekében, hogy feltárja ezeket a trendeket. Pedig fontos lenne a gyors beavatkozás annak érdekében, hogy ismerjük az adatokat és ismerjük azt, hogy esetleg nem alakulhat e ki feszültség egyes tagállamokban a betegellátásban, éppen az elvándorlások miatt.